Die Sicherheit der Patienten wird deutlich verbessert, und aus meiner Sicht ist der größte Fortschritt, dass es weitgehend ohne große Kontroversen dazu gekommen ist, dass wir wesentlich bessere Informationen für Patienten bekommen. Diese Datenbank, dieses Web Portal, das wir in allen Mitgliedstaaten in allen Sprachen bekommen werden, verbessert die Information für die Patienten, und es ist vor allen Dingen auch eine Hilfe für mobile Patienten. Wenn man heute in Europa unterwegs ist und einen Beipackzettel in einer fremden Sprache bekommt, dann ist man doch noch hilfloser als der durchschnittliche Patient, der den Beipackzettel schon nicht versteht.

Dieser Vorschlag, der jetzt weitgehend geräuschlos angenommen wurde, verbessert die Information sehr viel mehr als der Vorschlag, den Herr Verheugen unter dem Titel Patienteninformation vorgelegt hat.

Zum Schluss begrüße ich auch, dass wir die Beipackzettel überarbeiten wollen. Ich denke, da sollte die Kommission sich auch anstrengen und das schnell machen. Ich bin etwas traurig, dass wir die Zusammenfassung des Beipackzettels so noch nicht beschließen konnten. Die Kommission hatte sicher den Fehler gemacht, einen schwarzen Kasten vorzuschlagen der schwarze Kasten war abschreckend.

Auch das ist ein Thema für die Zukunft. Nochmals vielen Dank an alle, die an dem guten Ergebnis mitgewirkt haben.